Met zijn weigering van internationale arbitrage en een beleid van voldongen feiten, ook militaire feiten ter plaatse, wordt Peking rechtstreeks aangesproken. Bij deze constatering laat de resolutie het gelukkig echter niet.